Consider că aderarea Croației va avea o contribuție semnificativă la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Croația, împreună cu Bavaria, este responsabilă pentru implementarea axei prioritare nr.

8 competitivitatea întreprinderilor.